On a beaucoup de réticences, on a beaucoup de difficultés à le faire aujourd'hui, même avec la nouvelle équipe. Comment appliquer une nouvelle politique de voisinage qui ne sanctionne pas le peuple égyptien et vous l'avez évoqué aussi qui prévoie des projets centrés sur la société?